Ik denk dat wij een aantal zeer concrete zaken vragen. Enerzijds dat het EMSA inderdaad kostenefficiënte maatregelen biedt voor de bestrijding van olieverontreiniging op zee, ook voor olieboorinstallaties, dat het CleanSeaNet op een betere manier gebruikt wordt, dat de satellietnavigatie op een betere manier gebruikt wordt.